Die hebben het nu wel een beetje moeilijk, maar betere tolken vind je niet. In de Europese Unie is het Verenigd Koninkrijk altijd opgetreden als constructieve oppositie, als tegenmacht tegen de te vaak overheersende as Duitsland Frankrijk. In Berlijn heerst echter een oud trauma men wil nimmer meer opnieuw dominant worden. Dus uiteindelijk bepaalt binnen die Duits Franse as Parijs wat er gaat gebeuren. Dat betekent, zeker nu met Macron, nog meer Europa. Door de exit van het Verenigd Koninkrijk valt in de Europese Unie het land weg dat op een nuchtere en constructieve manier tegenwicht bood. Hoog tijd dus voor Europa

Als een van de langstzittende Europese regeringsleiders is hij dé aangewezen persoon om dat tegenwicht te organiseren. Ook het moment is van groot belang.

Ruttes toespraak in Berlijn dit voorjaar vormt een hele goede basis voor dat tegenwicht. Dat geldt ook voor de samenwerking binnen de eurozone, waarbij hij met een aantal noordelijke landen en Oostenrijk probeert die eurozone op een nuchtere manier op te bouwen. Geen Verenigde Staten van Europa dus, maar een nuchtere benadering. Een bescheiden en vooral dienstbaar Europa dat afspraken nakomt en verbindt. Dus ook een bescheiden begroting, geen eurozone die transferunie wordt, en een Europese Unie die Italië en Griekenland helpt met het migrantenvraagstuk. Het is nú tijd voor zo'n Europese Unie. Mark Rutte moet aan de bak. Gebeurt dat niet, dan zal de kloof tussen de burger en Brussel, die nu al groot is, onhoudbaar worden.